Señor Presidente, señoras Comisarias, como ponente del nuevo programa marco Horizonte 2020, tras la aprobación de la propuesta por el Parlamento, creo que podemos afirmar que nuestra visión no se aleja demasiado de la propuesta de la Comisión, y coincidimos también en que este es nuestro principal instrumento para ser competitivos en ciencia e innovación y, por tanto, en conocimiento, lo que, según todos los expertos, es imprescindible para salir de la crisis. Sin embargo, todo ello ―usted lo ha dicho muy bien, señora Comisaria― requiere inversión suficiente y, de momento, la tendencia en muchos Estados miembros es a reducir la inversión en estos ámbitos y hay constantes amenazas que anuncian que el nuevo marco financiero plurianual reducirá el presupuesto para Horizonte

ante la evidencia. En relación con la imagen de la Unión Europea, en caso de rebaja, ¿no cree, señora Comisaria, que sería muy perjudicial para la imagen de Europa también? Porque Europa, una vez más, estaría mostrando poca credibilidad debido a la diferencia entre una retórica que apuesta por la inversión en ciencia e innovación y una práctica que se aleja de tal propósito.